Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi ha molto delusa il programma della Presidente von der Leyen che, seppur medico, come me, non ha accennato a qualsivoglia impegno su temi come la revisione del pacchetto farmaceutico, il destino dell'HTA e la direttiva sulle cure transfrontaliere. Eppure la stella polare di noi medici dovrebbe essere il benessere dei nostri cittadini.

È una sfida da cui dipende la speranza di vita di tante persone e richiede il massimo impegno nella prevenzione, nella diagnostica e nelle cure. Vorrei porre oggi l'attenzione su un tema che coinvolge un quarto dei pazienti oncologici in Europa i tumori rari. Penso, ad esempio, ai tumori rari dall'età pediatrica, per cui le conoscenze mediche sono recenti e poco condivise e la diagnosi è complicata. In Europa gli strumenti per far fronte a questa sfida esistono. Lo IARC ha emanato in questi giorni le raccomandazioni per gli Stati membri. A nome dei cittadini e dei pazienti italiani voglio chiedere alla Commissione di recepire al più presto tali raccomandazioni e al governo del mio paese di implementarle e di rendere operative le reti ERN.